My jsme se tam setkali se zahraničními investory v oblasti automobilového průmyslu, telekomunikací. V mojí vlastní zemi, v České republice, se bude v polovině listopadu konat velké česko čínské investiční fórum, čili je vidět, že o Čínu má každý zájem. Je tedy opravdu nejvyšší čas na tato jednání, já je oceňuji, já je vítám. Tady je nejenom právní rámec k takovým jednáním, ale je to i politicky prozíravé mít jednotná investiční pravidla, koneckonců máme tam jako Evropská unie více než sto miliard investic. Minimálně v roce 2011 tomu tak bylo, od té doby ten trend ještě narostl, takže je v našem vlastním zájmu své investice chránit. Určitě kromě těch rovných příležitostí a kromě rovného přístupu tady půjde i o řešení vzájemných sporů, už o tom někteří kolegové mluvili. Já věřím, že i tam se dokážeme dobrat vzájemně přijatelného řešení.